Het voordeel van het Verdrag van Lissabon is dat de lidstaten iets meer te zeggen krijgen en de nationale parlementen meer invloed krijgen.

In de afgelopen dertig jaar hebben we immers gezien dat de toename van macht in Europa omgekeerd evenredig is geweest met de opkomst van onze burgers bij de Europese verkiezingen.

Als Lissabon van kracht wordt, moet dit de les zijn voor Europa laat de Unie pragmatisch opereren en telkens opnieuw zijn toegevoegde waarde bewijzen.